Turskoj treba jedna jaka i moralna opomena da ovo što čini nije dobro.

Erdoğan mora odgovarati pred Međunarodnim krivičnim sudom. Svi oni koji čine masakr, svi oni koji etnički raseljavaju stanovništvo nakon što je to isto činjeno i u Srebrenici i u Vukovaru i htjelo biti učinjeno i u Bihaću, moraju biti odgovorni pred onima koji će im suditi.